Nu worden deze amendementen echter niet ontvankelijk verklaard en komt de fundamentele wijziging die het Parlement wil aanbrengen dus van alleen maar marktgericht naar ook patiëntenrechten in het gedrang.